Voorzitter, de zeevaart is een vitaal onderdeel van het Europese transport en de Europese economie.

En terecht investeert Europa daarom nu in versterking van deze sector. Ik beschouw dat altijd als een win winsituatie.

Ik zou graag zien, Voorzitter, dat ook een deel van dat geld werd besteed aan de opleiding van jongeren die denken aan de zeevaart, zodat ze ook bewust worden van de kansen van de zeevaart en de relatie tussen zeevaart en ecologie. Ik hoop dat dat mogelijk is. Wat mij betreft zou ik ook graag zien dat de groene scheepvaarttechnologie ondersteuning kan krijgen uit dit fonds. In ieder geval geen geld naar consultants of allerlei besturen of allerlei lieden die gaan discussiëren over strategieën. Daar komt nooit veel uit voort. Laten we dat vooral niet doen.

We hebben goed samengewerkt en vanuit een complexe materie ben je erin geslaagd om een goed verslag neer te zetten.